Voorzitter, we praten hier over klimaatverandering, maar we zouden het moeten hebben over de mensen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering, en dat zijn de minst ontwikkelde landen.

Als je echter praat met alle investeerders, zeggen zij het telkens hetzelfde Ja, wij geven geld, maar vooral aan de opkomende economieën. Wij gaan niet investeren in de kwetsbare landen.